Um es gleich zu Beginn auf den Punkt zu bringen Dieser vorliegende Bericht ist eine Mischung aus Wunschdenken und Realitätsverweigerung. Damit zeigt er aber auch ganz gut das Dilemma dieses von der EU ja geradezu zum Fetisch erhobenen Es werden immer neue, immer weiter reichende Ziele gesteckt, von denen aber völlig unklar ist, wie sie erreicht werden sollen. Es bleibt auch völlig unklar, wie diese Ziele finanziert werden sollen. Nur um die Größenordnungen zu verdeutlichen Allein zur Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 und das ist das alte Ziel wird ein Mindestbedarf von 622 Milliarden Euro pro Jahr pro Jahr! angenommen. Das sind in zehn Jahren 6,2 Billionen Euro insgesamt an Mehrausgaben. Ist den Verfassern dieses Berichts überhaupt klar, dass wir in einer Wirtschaftskrise stecken, deren Auswirkungen wir jetzt noch nicht einmal abschätzen können? Wir befinden uns in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Green Deal wird unsere Wirtschaft weiter schwächen, die Industrie in Teilbereichen sogar zerstören und da sollen 6,2 Billionen Euro quasi aus dem Ärmel geschüttelt werden! Dagegen ist die Quadratur des Kreises geradezu ein Kinderspiel. Ich frage mich Ist Ihnen bei diesen Fantastereien eigentlich klar, was im Rest der Welt passiert? Haben Sie schon einmal ein wenig über den Tellerrand hinausgeschaut? Afrika beginnt sich gerade zu industrialisieren, unzählige neue Kohlekraftwerke sind im Bau oder in Planung. In Indien und China erleben Atomkraftwerke geradezu eine Renaissance, und gleichzeitig zerstören Sie mit Ihren Plänen in Europa die umweltfreundlichste Industrie der Welt, eine Industrie, deren Innovations— und Investitionskraft wir gerade in den kommenden Jahrzehnten dringend brauchen würden. Deswegen sind diese Vorschläge völlig unausgegorenes Wunschdenken.